Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j'ai une question pour vous par quelle magie, grâce à ce texte, arriverez vous à lutter efficacement contre le terrorisme et le trafic d'armes illégales?

Il est vital de se concentrer sur le réel c'est une exigence morale.

Aujourd'hui, vous vous attaquez aux honnêtes citoyens parce que vous êtes incapables de lutter contre le fléau islamiste, parce que l'Union européenne est incapable de protéger ses citoyens, parce que vous êtes incapables de reconnaître l'échec de Schengen. Cette directive et je n'aurai de cesse de le répéter est illégitime car non proportionnée aux objectifs visés, inutile car elle ne vise pas le trafic d'armes illégales, injuste car elle ne vise qu'à restreindre les libertés des honnêtes citoyens, et disproportionnée car dépourvue d'études d'impact. Vous êtes dans l'impossibilité de prévoir les conséquences économiques dans le secteur et le coût que cela va représenter pour les citoyens. Mon groupe Europe des nations et des libertés a déposé un amendement de rejet de ce texte que je vous demande de soutenir lors du